Und ich muss hier feststellen, dass der Kollege Timothy Kirkhope, der Gegner des Euro ist und diese Frage immer bekämpft, dies natürlich mit völligem Unverständnis betrachtet. Aber dennoch möchte ich an dieser Stelle deutlich zum Ausdruck bringen, Herr Rübig, dass Sie hier eine gute Idee angesprochen haben.